Il importe en effet, à l'heure de la crise que nous traversons, de faire entendre les attentes de cet espace vital pour l'avenir de l'Europe. La crise touche durement la rive européenne de la Méditerranée et nous sommes tous, à Chypre, en Grèce, en Italie, en Espagne, dans le sud de la France, liés par une même communauté de destins. Nous sommes aussi liés par un même devoir être à la hauteur des attentes de tous les citoyens des pays du voisinage de l'Union européenne qui ont exprimé, au printemps 2011, leur espérance d'une vie meilleure, leur volonté d'avoir accès à une démocratie véritable et d'avoir des relations fructueuses avec l'Europe, à travers les liens qui, depuis des temps immémoriaux, relient entre eux tous les peuples de l'espace méditerranéen.